nú kannski ekki þörf á að lengja þessa umræðu mikið þetta er auðvitað þykk og viðamikil skýrsla eins og vaninn er með skýrslur umboðsmanns sem hingað koma einu sinni á ári það gefur auga leið að það er erfitt að fara af einhverri dýpt í umræðu um skýrsluna í fyrsta lagi hafa þingmenn haft takmarkaðan tíma til að lesa sig inn í hana og í öðru lagi þá er erfitt um vik að taka einhvers konar samtal um jafnviðamikið mál eins og hér er drepið á í þessu formi sem við búum við hér ég tek undir með þeim þingmönnum sem hafa hér talað um og komið með hugmyndir um möguleika á því að eiga umræður um þessar skýrslur á einhverju því formi sem mætti ætla að skilaði sér betur heldur en akkúrat það form sem við búum við hér í þessum þingsal fjöldi þingmanna hefur talað í þessari umræðu það er búið að geta hér um þá helstu málaflokka sem umboðsmaður alþingis fjallar um það er athyglisvert að það skuli verða litlar breytingar í þessum málaflokkum það er um það bil svona tíu prósent málafjölgun á hverju ári en málaflokkarnir breytast ekki mikið þannig er hjá stjórnvaldi á afgreiðsla mála enn í fyrsta sæti skattar og gjöld reyndar það er nokkur fjölgun frá síðasta ári umboðsmaður alþingis hefur bent allsherjarnefnd á að það sé kannski fyrst og fremst vegna þess að nú eru opinberar stofnanir að innheimta í auknum mæli þjónustugjöld og þá er leitað til umboðsmanns með álitamál um hvort það séu lagaheimildir fyrir slíku vegna þess að þannig skýrist þessi málafjölgun undir liðnum skattar og gjöld en það er svo aftur pólitískt álitamál sem við getum tekið hér snerru um síðar og eigum auðvitað eftir að gera hvort það sé svo rétt pólitík að vera með aðhaldsaðgerðir í ráðuneytunum og hjá opinberum stofnunum sem endi síðan alltaf úti hjá hinum almenna neytanda hjá

og í fjórða sæti eru opinberir starfsmenn og í fimmta sæti fangelsismálin undir hverjum af þessum málaflokkum er auðvitað gríðarleg athyglisvert mál sem mætti auðvitað fjalla um í dýpt og í löngu máli sem ekki er tilefni til hér það sem mér finnst kannski standa upp úr eftir þessar umræður og eftir það sem ég hef kynnt mér lauslega af þessari skýrslu umboðsmanns þá er það kannski í fyrsta lagi þær ábendingar sem við fáum frá umboðsmanni um viðbrögð stjórnvalda gagnvart þeim sem leita hefur til umboðsmanns alþingis það er athyglisverður kafli í skýrslunni í inngangi hennar á blaðsíðu tuttugu það er fimmti kafli undir störf umboðsmanns alþingis tvö þúsund og fjögur þar sem umboðsmaður gerir grein fyrir

á einhvern hátt sem ekki er alveg hægt að fallast á ég hef sannarlega áhyggjur af því að eins og umboðsmaður lýsir þessu í þessum kafla að þá sýnist mér skorta á að stjórnvöld séu að bregðast alla tíð af nægilegum skilningi við athugasemdum umboðsmanns alþingis tilmælum sem umboðsmaður kemur þá með á einhvern persónulegan hátt eða jafnvel að bera því fyrir sig að umboðsmaður hafi haft nægilegar upplýsingar til að

á valdi þess stjórnvalds sem kvartað er undan að veita umboð að veita umboðsmanni upplýsingar og hafi umboðsmaður ekki nægar upplýsingar að þá er við það stjórnvald að sakast þannig að ég held að þessi kafli um þessi viðbrögð hins opinbera eða hinnar opinberu stjórnsýslu í ákveðnum tilfellum sé eitthvað sem við þurfum að taka til skoðunar menn þurfa aðeins að líta í eigin rann í þessum efnum auðvitað hljóta þeir sem stjórna í hinni opinberu stjórnsýslu að gera sér grein fyrir því að umboðsmaður alþingis starfar samkvæmt lögum um hann gilda mjög skýr og greinargóð lög það hlýtur að vera metnaður hvers og eins stjórnanda skyldi maður ætla að það fari vel á hans stjórnsýslu það ætti að vera í sjálfu sér frumkvæði þeirra sem starfa í stjórnsýslunni að leggja sig eftir því að bæta hana og ég held að því færri álit sem umboðsmaður þarf að senda frá sér á hverju ári því betri stjórnsýslu getum við sagt að við séum með því færri tilefni til alvarlegra umkvartana ég held að að við sem störfum hér við lagasetningu höfum líka fengið í þessari skýrslu afar hvað á ég að segja afdráttarlausar ábendingar um það á hvern hátt okkar störf gætu betur farið varðandi lagasetninguna því auðvitað eru álitamál uppi um það á hvern hátt lagasetning fer fram og hvernig hlutum er fyrirkomið í lögum það eru hér nokkrar ábendingar sem umboðsmaður hefur sett fram varðandi meinbugi á lögum eða almennum stjórnarfyrirmælum það er athyglisvert að sjá að af þeim málum sem hann telur þar fram þá hafa verið gerðar bragarbætur í flestum tilfellum þetta eru ein fimm mál sem hann nefnir eitt varðar

félagsmálaráðherra hið þriðja landbúnaðaráðherra og hið fjórða reykjavíkurborg í flestum tilfellum hafa verið gerðar úrbætur en eftir stendur eitt álitamál og það er mál sem umboðsmaður sá ástæðu til

endurskoðunar og lagabreytingar gerðar í því tilefni ef sú yrði niðurstaðan það er ekki greint frá viðbrögðum við þessari athugasemd umboðsmanns í skýrslunni en ég held að við hljótum að verða að bregðast við þessu dómsmálaráðherra hæstvirtur og alþingismenn þetta er í raun og veru af sama meiði og athugasemdir sem komu frá umboðsmanni með síðustu skýrslu það er skýrslunni fyrir tvö þúsund og þrjú og gert var að umtalsefni hér í umræðum um skýrsluna á síðasta ári þá benti umboðsmaður okkur á að norðmenn og nágrannaþjóðir okkar hefðu gert skurk í að skilgreina vel verksvið umboðsmanns varðandi dómstólana þá var ég að meina stjórnsýsludómstólana en ekki niðurstöður dómanna okkur var bent á af umboðsmanni að norðmenn hefðu unnið afar gott og ítarlegt verk í þeim efnum og hefðu lagt fram skýrslu á norska þinginu um það á hvern hátt umboðsmaður hefði yfir stjórnsýsludómstólana að segja ég held að þetta séu ákveðnir þættir sem þarf að taka til alvarlegrar skoðunar þetta eru athugasemdir sem við megum ekki láta rykfalla á borðum okkar heldur taka verulega mikið mark á eitt finnst mér líka athyglisvert sem af því sem umboðsmaður hefur fært fram í sínu máli og í sinni kynningu hjá allsherjarnefnd og það er hversu mikið fræðandi efni hefur safnast saman hjá embættinu hann greinir okkur frá löngun til þess að láta vinna ítarlegt fræðsluefni í tiltekna þætti og það sé í raun og veru búið að láta vinna ákveðinn grunn að fræðsluefni í ákveðnum þáttum sem ég held að sé sjálfsagt mál og geti verið verulegur fengur að því auðvitað segir það sig sjálft að þegar maður fær svona bók frá umboðsmanni á hverju einasta ári á bak við þessa vinnu er auðvitað gríðarlega mikið magn af upplýsingum sem hlýtur að vera fengur að vera að fá í einhvers konar umfjöllun eða einhvers konar dreifingu út í samfélagið þar sem þetta getur nýst þeim sem starfa við stjórnsýsluna ég held að þegar öllu er á botninn hvolft þá hljóti þetta starf umboðsmanns að vera hvatning til þeirra sem starfa innan stjórnsýslunnar um að bæta hana og það á að vera okkur metnaðarmál að fækka álitum umboðsmanns að fækka þeim tilefnum sem borgararnir hafa til að leita réttar síns hjá umboðsmanni